Cinq scénarios y sont envisagés, qui vont d'une Union européenne réduite à son marché unique à un État fédéral omnipotent.

L'Union veut continuer à procéder à une intégration européenne à marche forcée.

La création d'un groupe de travail sur la subsidiarité, dont vient de parler M.

Comme le peuple britannique, d'autres peuples européens ne veulent plus de cette Union européenne autoritaire, arrogante et immigrationniste. Si l'on veut préserver une forme loyale et intelligente de coopération européenne, il faut repenser l'Union et rendre aux États leur souveraineté. Il faut remplacer l'Union européenne par une union des nations européennes.